fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og fimm á þingskjali fimmta með frumvarpinu er lögð fyrir alþingi endurskoðuð áætlun um tekjur og tillögur um breytingar á fjáraukalögum ýmissa fjárlagaliða ársins tvö þúsund og fimm mikilvæg breyting á forsendum er að landssími íslands h f var seldur á árinu og hefur það mikil áhrif á tekjur og gjöld frumvarpið byggir einnig á endurmati á helstu forsendum fjárlaganna áhrifum á lögbundnum fjárlagaliðum og ýmsum ákvörðunum ríkisstjórnarinnar um mál sem fram hafa komið eftir afgreiðslu fjárlaga eins og undanfarin ár var lögð áhersla á að leggja frumvarpið fram í upphafi þinghaldsins samhliða fjárlagafrumvarpinu með því móti er þinginu og fjárlaganefnd gert kleift að fjalla samtímis um áætlanir fyrir bæði árin og ljúka afgreiðslu frumvarpanna tímanlega eins og ráðgert er samkvæmt starfsáætlun þingsins ég mun í framsögu um frumvarpið stikla á stærstu atriðum þess og vísa að öðru leyti til skýringa á einstökum málum í greinargerð frumvarpsins samkvæmt fjárlögum þessa árs sem afgreidd voru í byrjun desember á þessu ári var áætlað að heildartekjur ríkissjóðs yrðu þrjú hundruð og sex milljarðar króna endurskoðuð áætlun gerir nú ráð fyrir að heildartekjur ársins verði um þrjú hundruð níutíu og sex milljarðar króna eða rúmlega níutíu milljónir króna hærra en fjárlög gerðu

og fjármagnstekjuskattur vegna sölunnar fimm komma sjö milljarðar króna án sölu landssímans hækka tekjur ríkissjóðs um rúmlega tuttugu og sex milljarða króna það jafngildir rúmlega átta og hálft prósent hækkun frá tekjuáætlun fjárlagaársins endurmat teknanna tekur við af innheimtu það sem af er þessu ári og ber með sér að hápunkti hagsveiflunnar verður náð á árinu og skýrist meðal annars af auknum umsvifum á fjármálamarkaði og aðgengi almennings að lánsfé auk þess að hápunktur stóriðjuframkvæmda hefur færst fram og verður á þessu ári þá er áætlað að kaupmáttur ráðstöfunartekna aukist um þrjú komma sjö prósent frá fyrra ári sem á þátt í vexti einkaneyslu er nú talið að hagvöxtur verði sex prósent á þessu ári en við undirbúning fjárlaga var áætlað að hann yrði fjögurra komma níu prósent og einkaneysla vaxi um níu og hálft prósent í stað fimm komma eitt prósent eins og áætlað var í fjárlögum þessi auknu umsvif í efnahagslífinu valda því að skattar og tekjur og eignir einstaklinga og lögaðila eru taldar verða ellefu komma átta milljörðum hærri en samkvæmt áætlun fjárlaga og skatta launaveltu og viðskipti með vörur og þjónustu um tíu milljónir króna hærri

stimpilgjöldum í frumvarpinu eru gerðar tillögur um tæplega sextán milljónum króna viðbótarfjárheimildir til að mæta ýmsum útgjaldatilefnum þar af er greiddur fjármagnstekjuskattur ríkissjóðs sex komma þrír milljarðar og áætlaðar afskrifaðar skattkröfur fjórir milljarðar einnig er gert ráð fyrir að ráðstafað verði eins og hálfum milljarði af söluandvirði landssímans til ákveðinna verkefna í samræmi við frumvarp ríkisstjórnarinnar þar um að frátöldum þessum þáttum er gert ráð fyrir tæplega fjögur komma tvo milljarða króna útgjöldum nettó en það svarar til fjögurra komma eitt prósent hækkunar frá fjárlögum ársins mun ég koma nánar að helstu frávikum hér á eftir hafa verður í huga að munur er á áætlaðri útkomu ársins tvö þúsund og fimm og þeim útgjaldaheimildum sem hér er sótt um eins og í fyrri fjáraukalögum stafar sá munur annars vegar af því að jafnan eru einhverjar heimildir í frumvarpinu vegna útgjalda sem þegar hafa verið gjaldfærð á liðnum árum og hins vegar af því að afgangsfjárheimildir og umframgjöld eru flutt frá fyrra ári og einnig til næsta árs nýting á fjárheimildum ársins getur þannig verið dálítið breytileg milli ára og verður að leggja mat á helstu tilvikin hverju sinni gjaldfærð útgjöld ársins tvö þúsund og fimm eru þess vegna áætluð átta milljónir króna hærri en í fjárlögum án sölu landssímans h f samkvæmt þessu verður tekjuafgangur ársins tæplega tuttugu milljónir króna meiri en í fjárlögum eða tæplega tuttugu milljónir króna meiri en í fjárlögum eða tæplega þrjátíu milljarðar án áhrifa landssímans staða ríkissjóðs hefur því styrkst verulega frá því sem áætlað var í fjárlögum og aðhaldsstig ríkisfjármálanna aukist og er áætla um tvö komma átta prósent af vergri landsframleiðslu þá vildi ég forseti víkja nokkrum orðum að breytingum á sjóðsstreymi ríkissjóðs sem fram koma í annarri grein frumvarpsins áætlað er að handbært fé frá rekstri aukist svipað frá fjárlögum og tekjuafgangurinn eða um tæplega tuttugu milljarðar króna í stað þess að rýrna um tæplega einni milljón eins og búist hafði verið við það á að mestu rætur að rekja til aukinnar innheimtu tekna á árinu fjármunahreyfingar aukast um sextíu og sex komma sjö milljarða nettó vegna áhrifa frá söluandvirðis landssímans h f gerð er tillaga um að ráðstafa þúsund milljónir króna af söluandvirðinu í stofnfjárframlag til nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins í samræmi við frumvarp ríkisstjórnarinnar þar um niðurstaðan er að horfur eru á að lánsfjárafgangur batni um tæpa áttatíu og sjö milljarða og hann verði því nærri hundrað milljarða króna á árinu tvö þúsund og fimm þessi aukni lánsfjárafgangur gerir kleift að greiða niður skuldir um fimmtíu og fjóra milljarða króna til viðbótar við þá þrjá komma sjö milljarða sem gert var ráð fyrir í fjárlögum og einnig að styrkja stöðuna við seðlabanka íslands um tæplega fjörutíu milljarða ég kem þá aftur að gjaldahlið frumvarpsins og helstu útgjaldatilefnum lagt er til að fjárheimildir ríkissjóðs verði auknar um tæplega sextán milljarða króna á árinu tvö þúsund og fimm þar af er sótt um tíu komma sjö milljarða króna fjárheimild frá fjármálaráðuneytinu en það skýrist að mestu af sex komma þrjá milljarða króna fjármagnstekjuskatti af söluhagnaði og arði vegna landssímans sem færist til gjalda og tekna hjá ríkissjóði og fjórar milljónir króna og af fjögurra milljóna króna fjárheimild vegna endurskoðunar á áætlun um afskrifaðar skattkröfur þá má nefna tvö hundruð og tíu milljónir króna til að fjármagna aukin útgjöld í tengslum við heimildagrein fjárlaga tvö þúsund og fimm og hundrað fimmtíu milljónir króna vegna áhrifa kjarasamninga útgjöld samgönguráðuneytisins aukast um einn komma þrjá milljarða króna samkvæmt frumvarpinu þar af er sótt um eina milljón króna vegna ráðstöfunar af söluandvirði landssímans h f í fjarskiptasjóð hundrað sjötíu og þrjár milljónir króna er hækkun á útgjöldum umferðarstofu útgjöld heilbrigðis og tryggingaráðuneytis aukast um einn komma þrjá milljarða króna þar af eru sex hundruð milljóna króna til að koma til móts við uppsafnaðan vanda landspítala háskólasjúkrahúss þrjú hundruð milljóna króna vegna ráðstöfunar á söluandvirði landssímans til byggingar fátækraspítala hundrað þrjátíu og fjórar milljónir króna til að mæta uppsöfnuðum halla sjúkrastofnana og hundrað tuttugu milljónir króna til að mæta uppsöfnuðum rekstrarhalla á stofnkostnaði við heilbrigðisstofnun suðurnesja útgjöld menntamálaráðuneytis aukast um rúmlega níu hundruð þrjátíu milljónir króna þar af eru um tvö hundruð fimmtíu milljónir króna til endurbóta á þjóðleikhúsinu hundrað tuttugu og sex milljónir til uppgjörs á endurbótasjóði menningarbygginga hundrað og tíu milljónir króna til að greiða umframgjöld háskólans á akureyri hundrað milljónir króna til að mæta nemendafjölgun í framhaldsskólum og rúmar áttatíu milljónir króna til að mæta kostnaði við hæstaréttardóm um úthlutun úr ritlauna og rannsóknarsjóði prófessora útgjöld forsætisráðuneytis aukast úr rúmar átta hundruð fimmtíu milljónir króna samkvæmt frumvarpinu þar af eru sjö hundruð fimmtíu milljónir króna kostnaður við sölu landssímans h f og þrjátíu og fimm milljónir króna vegna sjúkraflugs vegna hamfaranna í suðaustur asíu útgjöld félagsmálaráðuneytis aukast um rúmar sjö hundruð þrjátíu milljónir króna þar af eru sex hundruð milljóna króna endurmat framlaga í jöfnunarsjóð sveitarfélaga þrjú hundruð sextíu og fimm milljónir króna endurskoðuð útgjöld fæðingarorlofssjóðs og tvö hundruð milljóna króna til búsetuúrræða fyrir geðfatlaða af söluandvirði landssímans h f á móti lækka útgjöld vegna atvinnuleysisbóta um tæplega fimm hundruð tuttugu milljónir króna og útgjöld ábyrgðasjóðs launa um hundrað og átján milljónir króna útgjöld landbúnaðarráðuneytis hækka um rúmlega fimm hundruð milljóna króna þar af eru rúmlega tvö hundruð milljóna króna vegna stuðnings við landbúnað hundrað fimmtíu milljónir króna til landbúnaðarskóla og hundrað tuttugu milljónir króna umframgjöld og tapaðar kröfur embættis yfirdýralæknis útgjöld utanríkisráðuneytis aukast um tæplega fimm hundruð milljóna króna þar af eru tvö hundruð sjötíu og fjórar milljónir króna uppsafnaður halli sendiráða hundrað þrjátíu og sjö milljónir króna vegna flutninga fyrir nato og til uppbyggingar þróunarstarfs í sri lanka útgjöld iðnaðarráðuneytis aukast um rúmar fjögur hundruð milljóna króna þar af eru tvö hundruð sjötíu og fimm milljónir króna endurgreiddur kostnaður við kvikmyndagerð á íslandi og hundrað milljónir króna auknar niðurgreiðslur á rafhitun útgjöld annarra ráðuneyta aukast minna þó má nefna hundrað áttatíu milljónir króna aukin útgjöld umhverfisráðuneytisins vegna ofanflóðasjóðs vaxtagjöld ríkissjóðs lækka um rúmlega eitt komma þremur milljónum króna einkum vegna lækkunar skulda og útgjöld úrvinnslusjóðs lækka um tæplega fimm hundruð milljóna króna aðrar breytingar eru minni og koma fram vegna ýmissa ófyrirséðra atvika samninga og lagabreytinga auk nýrra ákvarðana ég hef nú frú forseti farið nokkrum almennum orðum um þetta frumvarp og þau áhrif sem það hefur til að auka lánsfjárafgang og rekstrarafgang ríkissjóðs legg ég því til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar fjárlaganefndar alþingis